frú forseti ég mæli hérna fyrir nefndaráliti um breytingu á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt með síðari breytingum nefndarálit frá efnahags og skattanefnd nefndin hefur fjallað heilmikið um málið og fengið á sinn fund maríönnu jónasdóttur ingibjörgu helgu helgadóttur og sigurð guðmundsson frá fjármálaráðuneyti guðlaug stefánsson frá samtökum atvinnulífsins og marinó g njálsson frá hagsmunasamtökum heimilanna þá hafa nefndinni borist umsagnir frá ríkisskattstjóra bandalagi starfsmanna ríkis og bæja hagsmunasamtökum heimilanna viðskiptaráði íslands ríkisendurskoðun samtökum atvinnulífsins félagi eldri borgara og alþýðusambandi

eru lagðar til breytingar á tilgreindum viðmiðunarfjárhæðum vaxtabóta sem koma til framkvæmda á árinu tvö þúsund og níu vegna tekna eigna og skulda frá árinu áður er því um að ræða afturvirka aðgerð sem er ívilnandi og gerð til að létta allverulega fjárhagsstöðu heimilanna og sérstaklega hjá þeim sem lægri tekjur hafa á fundum nefndarinnar var rætt um heildarkostnað vegna frumvarpsins og hvernig ríkissjóður mundi standa kostnaði þá var rætt hvort aðrar leiðir hefðu verið æskilegri til að ná markmiðum þess til dæmis með því að hækka framlög ríkissjóðs til atvinnuleysistrygginga fram komu sjónarmið um að frumvarpinu væri ekki beint nægilega að stöðu þeirra heimila sem verst væru stödd í fjárhagslegu tilliti til dæmis þeirra sem tekið hefðu húsnæðislán í erlendum gjaldeyri og þeirra sem þola hefðu mátt atvinnumissi nefndin bendir á að umsagnir sem henni bárust eru mjög almennt jákvæðar með þessu máli þó komu fram ábendingar um að róttækari aðgerða væri þörf og í því sambandi vísað til nýlegrar úttektar seðlabanka íslands um áhrif fjármálakreppu á efnahag heimilanna

að nú þegar hefur verið gripið til margháttaðra aðgerða í þágu heimilanna og mörg önnur úrræði eru til meðferðar hjá alþingi eða hafa þegar verið samþykkt eru í vinnslu eða munu koma fram við getum nefnt sem dæmi frumvarp sem hér er til umræðu um greiðsluaðlögun vegna veðskulda og fjölda fjölda margt annað er þetta eitt af mörgum góðum málum til þess að bæta stöðu heimilanna á fundum nefndarinnar var rætt um nokkrar útfærslur til breytinga á vaxtabótakerfinu meðal annars þá að hækka hámarksvaxtabætur um fimmtíu og fimm prósent í stað tuttugu og fimm prósent eins og frumvarpið gerir ráð fyrir að óbreyttu hefði heildarkostnaður frumvarpsins eftir þá breytingu verið áætlaður fjórir milljarðar króna sem sagt tvöföldun á því sem áður var áætlað í þessum lagabreytingum nefndin ræddi einnig hvort samfara þessu væri tilefni til að hækka viðmiðunarhlutfall þeirrar fjárhæðar sem draga skal frá vaxtagjöldum af samanlögðum tekjuskattsstofni til að heildarkostnaður vegna frumvarpsins héldist

vaxtabótum sem er alls ekki tilgangur frumvarpsins skerðingu afturvirkt frá því sem fólk hafði gert ráð fyrir þetta tók nefndin sérstaklega til umfjöllunar á milli umræðna nefndin leggur til að viðmið hámarksvaxtabóta hækki um þrjátíu prósent í stað tuttugu og fimm prósent eins og frumvarpið gerir ráð fyrir frumvarpið gerir enn fremur ráð fyrir að hámarksviðmið vaxtagjalda hækki um tuttugu og fimm prósent en nefndin leggur til að frá því verði fallið nefndin leggur til að viðmiðunarhlutfall hámarksvaxtagjalda af skuldum hækki úr fimm prósent í sjö prósent tilgangurinn með þeim breytingum sem nefndin leggur til er að gera frumvarpið markvissara og að það nýtist betur þeim sem lægri tekjur hafa hækkun á viðmiðunarhlutfalli hámarksvaxtagjalda af skuldum er enn fremur ætlað að koma til móts við þær fjölskyldur sem þurft hafa að taka dýr skammtímalán til að mæta greiðsluerfiðleikum á undanförnum mánuðum nefndin tekur einnig fram að með þessum breytingum er stefnt að því að enginn fái minni bætur en hann hefði fengið samkvæmt núgildandi lögum fjármálaráðuneytið áætlar að verði frumvarpið að lögum með þeim breytingum sem nefndin leggur til muni heildarkostnaður ríkissjóðs verða um tveir milljarðar króna en í kostnaðarumsögn fjárlagaskrifstofu ráðuneytisins sem fylgdi frumvarpinu var gert ráð fyrir að hann yrði rúmir tveir milljarðar króna gert er ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs vegna úttektar séreignarsparnaðar verði umfram þann kostnað og standi undir þessum hækkunum á vaxtabótum sem heimilin geta nýtt til að greiða niður aukinn vaxta og verðbótakostnað álitinu fylgja yfirlit um áhrif þeirra breytinga sem nefndin leggur til og unnin voru af fjármálaráðuneyti nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu fyrstu grein orðist svo við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi þrátt fyrir ákvæði fyrstu málsl þriðju málsgrein b liðar sextugustu og áttundu grein laganna skal viðmiðunarhlutfall hámarksvaxtagjalda af skuldum sem þar er tilgreint vera sjö prósent við ákvörðun vaxtabóta

þrátt fyrir ákvæði tíundu og tólfta málsl fjórðu málsgrein b liðar sextugustu og áttundu grein laganna skulu viðmiðunarfjárhæðir sem þar eru tilgreindar vera tvö hundruð fjörutíu og sex

eigna og skulda á árinu tvö þúsund og átta pétur h blöndal og ragnheiður elín árnadóttir skrifa undir álitið með fyrirvara bjarni benediktsson og jón bjarnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur álitinu alþingi þrítugasta og fyrsta mars tvö þúsund og níu björgvin g sigurðsson formaður frá pétur h blöndal með fyrirvara ellert b schram árni þór sigurðsson ragnheiður e árnadóttir með fyrirvara birkir j jónsson katrín júlíusdóttir